1. pont Most már semmiféle különbséget nem tesznek a menekültek és a gazdasági bevándorlók között, 2. pont Keresik a lehetőséget, hogy térdre kényszerítsék elsősorban Magyarországot, illetőleg azokat az államokat, amelyek nem akarnak tömeges bevándorlást engedni az országukba.

pont Teszik ezt egyrészt érzelmi eszközökkel, látható volt itt a vitában, hogy be vannak tanítva, kedves fősodratú politikustársaink, hogy szélsőségesnek, xenofóbnak, rasszistának, és a legkülönbözőbb rémes jelzőkkel illessék az államokat is és az egyéneket is, akik nem szeretnének tömeges bevándorlást.

pont keresik a jogi eszközt a térdre kényszerítésre. Jelentem nem fogják megtalálni, mert ez egyelőre nem az Európai Egyesült Államok. Nem egy föderális állam, amelyik kényszeríthet bármire is egy tagállamot, hanem szuverén nemzeteknek az uniója.